Podporila som správu, lebo sa domnievam, že je to dobrá správa, ktorá nielen analyzuje a hodnotí súčasný stav vonkajšej politiky EÚ v oblasti letectva, ale poukazuje na problémy a nedostatky, ktoré môžu ohroziť konkurencieschopné odvetvie letectva v rámci celosvetovej siete. Za dôležité považujem, že sa zdôrazňuje význam potreby dlhodobých investícií do letiskovej infraštruktúry s cieľom zvýšiť kapacitu a účinnejšie využívať existujúcu infraštruktúru vrátane regionálnych letísk na východných hraniciach EÚ. Týka sa to aj letiska v mojom meste v Košiciach na Slovensku, ktoré je vstupnou bránou do schengenského priestoru na východe Európy a je od ukrajinskej hranice vzdialené 100 km. Rozvoj nášho regiónu bude závisieť aj od možnosti využívania väčšej kapacity letiska a investícií do letiskovej infraštruktúry.